Slovenija velja za zeleno in čisto državo, žal pa se naša država po drugi strani tudi utaplja v odpadkih. Namreč, količina odpadkov, ki jih skladiščijo komunalna podjetja, so že zdavnaj presegle kapacitete. Na tej točki je tudi jasno, da je sistem zatajil ne danes, ne včeraj, ampak že pred časom, in ta problematika kopičenja odpadkov ima kar dolgo brado. Žal pa smo šele danes prišli do te točke, ko se pogovarjamo o taki zelo konkretni rešitvi, saj je bila Slovenija na pragu ekološke katastrofe in je v tem trenutku smo ujeli še zadnji vlak. Nakopičena embalaža ne predstavlja samo resnega okoljevarstvenega tveganja, temveč je to problematično tudi z vidika zdravja in varnosti. Izvirni greh, ki rezultira v kupih embalaže pri komunalnih podjetjih, je v tem, da družbe z ravnanje za odpadno embalažo od komunalnih podjetij prevzemajo le tolikšno količino odpadne embalaže, za kolikor od zavezancev prejmejo plačane embalažnine. Zavezanci pa so dolžni embalažnino plačati le v primeru, da na trgu dajo več kot petnajst ton embalaže. Vlada sicer vsako leto določi deleže prevzemanja odpadne embalaže, vendar pa pride do razhajanja ravno na točki, ko govorimo o tem, koliko so družbe za ravnanje z odpadno embalažo prejele plačane embalažnine. Zato nas v SMC veseli napoved ministra Lebna, da bo v sredini prihodnjega leta začela veljati sprememba, po kateri bo v sistem vključena vsa embalaža. To pomeni, da bodo embalažnino plačevali vsi zavezanci, ne samo tisti, ki na trgu dajo več kot petnajst ton embalaže. V SMC napovedano je spremembo pozdravljamo, namreč zdaj je jasno, da se situacija lahko reši le s korenito sistemsko spremembo zakonodaje. Pri tem pa želimo poudariti, da ekonomska korist nikakor ne sme prevladati nad varstvom okolja in nad ustavno zagotovljeno pravico državljanov do zdravega življenjskega okolja. Vezano naj to naj se navežem tudi na spremembe uredbe o embalaži, s katerimi se je do sprejetja interventnega zakona komunalnim podjetjem začasno omogočilo saniranje nastale situacije. V medijih so se začeli pojavljati očitki, da je določena cena sto dvajset evrov na tono prenizka. In da se zaradi tega kupi embalaže celo večajo. Samo podatek, da je ministrstvo s komunalnimi podjetji v tem času sklenilo osemindvajset pogodb dokazuje, da določena cena ni prenizka in da je rešitev, ki je predvidena tudi v interventnem zakonu, ustrezna. Očitno pa je, da so nekateri v tem videli priložnost za višanje cene v izjemni situaciji, ko se Slovenija utaplja v odpadkih. Ob obravnavi predloga zakona na matičnem odboru, kjer je bil predlog zakona sicer soglasno podprt, je bil strani opozicijskih poslanskih skupin izražen pomislek glede prenehanja uporabe interventnega zakona. Po njihovem mnenju bi se morala uporaba interventnega zakona prenehati prej. Minister je ob tem pojasnil, da so že v pripravi sistemske rešitve v okviru krovnega zakona o varstvu okolja, vendar pa to ni edina problematika, ki jo želi vlada v okviru napovedanih sprememb urediti. Poleg odpadkov je s sistemskim zakonom namreč nujno treba urediti še druga področja, za kar pa je potreben čas. Dosedanje aktivnosti ministra Lebna dokazujejo, da se stvari dajo urediti, če če obstaja volja za to. Na podlagi tega v SMC verjamemo in smo tudi prepričani, da bodo sistemske rešitve, ki sicer terjajo veliko mero usklajevanja z deležniki, vsekakor prišle pravočasno. Nujno moramo ukrepati in ker se v SMC zavedamo odgovornosti, ki jo imamo do okolja, predlog zakona uživa našo stoodstotno podporo. Hvala lepa.